Doamnă președintă, Uniunea este al doilea partener comercial al ASEAN și primul furnizor de investiții directe. Până în anul 2020, Uniunea și statele membre s au angajat să aloce peste trei miliarde de euro pentru a reduce sărăcia și a stimula dezvoltarea țărilor cu venituri mici.

De exemplu, Amnesty numește legile adoptate în diverse țări, cum ar fi Malaysia, Thailanda și altele, drept legi draconice.

Sau, în Thailanda, în august 2017, studentul Pai a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că a distribuit pe Facebook imaginea președintelui. Mulți alți activiști au fost arestați și anchetați pentru că s au opus torturii și sistemului dictatorial.